frú forseti ég flyt hér þingsályktun um afnám verðtrygginga lána flutningsmenn með mér eru háttvirtir þingmenn magnús þór hafsteinsson og guðjón arnar kristjánsson þingsályktunin hljóðar svo alþingi ályktar að fela viðskiptaráðherra að hefja nú þegar undirbúning þess að afnumin verði verðtrygging húsnæðislána á íslandi búa lántakendur húsnæðislána jafnan við hæstu vexti í evrópu og þar að auki eru lán verðtryggð íslenskt fjármálakerfi er orðið hluti af alþjóðlegu umhverfi og þess vegna þarf að aðlaga reglur þess og kjör við það sem almennt gerist í vestrænum ríkjum einn þeirra þátta sem þarf að að laga eru lánskjör almennings við íbúðarlán en þau eru alla jafna verðtryggð hér á landi en það heyrir til algjörra undantekninga að lán séu verðtryggð erlendis það er óásættanlegt að landsmenn sitji við allt önnur og miklu lakari lánskjör en almennt gerist í nágrannaríkjunum helstu röksemdir fyrir verðtryggingu lána á íslandi hafa hingað til verið að með henni skapist forsendur fyrir lægri vöxtum en sú hefur alls ekki orðið raunin frá því að gríðarleg hækkunarhrina stýrivaxta hófst í maí tvö þúsund og fjögur hafa stýrivextir hækkað um tvö hundruð sextíu og fjögur prósent á meðan verðbólga hefur fjórfaldast á sama tíma sem sýnir að hækkun stýrivaxta hefur alls ekki tilætluð áhrif ástæðan fyrir því að hækkun stýrivaxta hefur ekki áhrif sem skyldi er að langtímalán bera jafnan fasta verðtryggða vexti en breyting stýrivaxta hefur lítil sem engin áhrif á verðtryggðu lánin og þar með hefur umrædd hækkun stýrivaxta lítil áhrif til að minnka þenslu einu merkjanlegu áhrif stýrivaxtahækkana eru á minni fyrirtæki og einstaklinga sem tekið hafa skammtímalán það má búast við að stýrivaxtahækkunin komi þó einkum við þá aðila sem standa hvað lakast að vígi til að afla sér lánsfjár hækkun stýrivaxta hefur bein áhrif til styrkingar á gengi íslensku krónunnar það hefur valdið yfirverði á íslensku krónunni sem hefur aukið kaupmátt íslenskra heimila á erlendum varningi og þar með stuðlað að auknum innflutningi og alls ekki slegið á þenslu eins og há verðbólga er til vitnis um hátt verð krónunnar hefur einnig sýnt sig að vera þrándur í götu útflutningsfyrirtækja veikt afkomu þeirra og stuðlað að vöruskiptahalla það er nauðsynlegt er að breyta lánakerfinu með þeim hætti að stýritæki seðlabankans verði skilvirkari þar sem núverandi ástand ýtir undir ójafnvægi og hætta er á að ef slakað er á í vaxtahækkunum hríðfalli gengi íslensku krónunnar eins og gerðist fyrr á þessu ári afnám verðtryggingar mun ekki skerða hag lánveitenda til lengri tíma þar sem afnám verðtryggingarinnar mundi skapa aukinn stöðugleika í efnahagslífi og verða til þess að lánastofnanir þyrftu að taka í auknum mæli tillit til stýrivaxta seðlabankans í öllum ákvörðunum sínum við afnám verðtryggingar gæti lánveitandi ekki varpað allri ábyrgð af verðbólgu á lántakandann og mundi það ýta undir ábyrga efnahagsþróun við breytinguna mundi einnig skapast þrýstingur til lækkunar vaxtastigs í landinu þar sem lánveitendur og lántakendur verða að taka mið af raunhæfum vaxtakröfum í stað þess að skjóta vaxtagreiðslum á frest til næstu kynslóðar frú forseti afnám verðtryggingar hefur komið til umræðu hér á hinu háa alþingi fyrr og ber að nefna meðal annars frumvarp sem bryndís hlöðversdóttir flutti hér um þjónustugjöld og verðtryggingu fyrir fáeinum árum og sömuleiðis háttvirtir og að skoða að leggja eigi verðtrygginguna af í áföngum sömuleiðis hafa komið fram fyrirspurnir meðal annars frá háttvirtum þingmanni jóni gunnarssyni og þar tók þáv viðskiptaráðherra af öll tvímæli að hún var í raun andvíg því að það yrði fetuð þessi leið

almennra lántakenda minni lántakenda fyrirtækja og almennings séu með sama hætti og í nágrannaríkjunum sama er að segja um fyrirspurn sem háttvirtur þingmaður valdimar leó friðriksson flutti hér síðastliðið vor maður undrar sig á því hvers vegna í rauninni framsóknarflokkurinn leggst svo gegn því að vextir og verðtrygging og lánaskilmálar séu með þeim sama hætti og almennt gerist í vestrænum ríkjum það kemur fram meðal annars í fyrri frumvörpum sem flutta hafa verið að þetta heyrir til algerra undantekninga og þá sérstaklega að verðtrygging sé notuð í lánum sem veitt eru til heimila

ég er þeirrar skoðunar að við eigum að skoða þessa leið það má lesa í þingtíðindum að sjálfstæðismenn hafa almennt verið jákvæðari fyrir því að afnema verðtrygginguna en það virðist vera sem framsóknarflokkurinn leggist algerlega gegn þessu og maður furðar sig á því hvers vegna það er það er kominn tími til þess að bæta hag lántakenda á íslandi með margvíslegum hætti við leggjum fram þessa þingsályktun í frjálslynda flokknum og sömuleiðis að afnema stimpilgjöld sem er annað mjög mikilvægt frumvarp sem tryggir það að lántakendur geti farið á milli lánastofnana og fengið hagstæðari kjör án þess að greiða sérstakan skatt til ríkisins það hefur verið nefnt hér í umræðunni að háir vextir og verðtrygging séu mjög mikil byrði fyrir lántakendur en íslensk heimili skulda gríðarlega háar fjárhæðir þess vegna hefur verið reiknað út að eitt prósent vaxtahækkun hvort sem hún stafi af verðbólgu eða hækkun vaxta muni heimilin um jafnvel um tólf milljarða króna á ári hér er því mikið hagsmunamál og þessi þingsályktun er svo sannarlega þess virði að hún fái rækilega skoðun í efnahags og viðskiptanefnd eru ýmsir þættir sem ber að hyggja að þegar við ræðum um verðtryggingu og afnám hennar og vil ég nefna meðal annars að hvort verðtryggingin hafi ekki orðið til þess jafnvel að slæva bankana í því að vera á varðbergi fyrir innstreymi erlends fjár

bara frá árinu tvö þúsund og fjögur hefur hrein staða bankanna við útlönd veikst um ellefu hundruð milljarða króna hvorki meira né minna hér eru því mál sem þarf að fara rækilega yfir ekki eingöngu út frá stöðu lántakenda heldur líka út frá því hvernig við stýrum hagkerfinu það er vert að minnast á það verðbréfum kemur fram hér hjá seðlabankanum eru yfir níu hundruð milljarðar þetta er því mál sem varðar stjórn lífeyrissjóðanna sem í sitja fulltrúar launafólks og atvinnurekenda þannig að það eru í rauninni þessir hópar sem þurfa að koma að þessu borði og þessari umræðu hvernig við ætlum að hafa lánafyrirkomulag almennings í framtíðinni hér er mjög mikilvæg umræða sem ég er viss um að beri æ meira á á komandi mánuðum sérstaklega ef það næst ekki að ná tökum á verðbólgunni en því miður virðist hún ekki vera á niðurleið heldur er ýmislegt meðal annars veiking krónunnar á síðustu vikuna sem bendir til þess að það séu ekki að nást tök á verðbólgunni og höfum við sem fylgjumst með efnahagsmálum vissar áhyggjur af því vegna þess að gríðarlega skuldsett heimili að þá mun einmitt há verðbólga koma harðast niður á þeim aðilum ég læt máli mínu lokið hér